Proszę zwrócić uwagę, że decyzje o inwestycjach w kulturę najczęściej dotyczą małych i średnich jeżeli chodzi o wielkość środków finansowych zaangażowań.